Salut, de asemenea, inițiativa Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală de a iniția această dezbatere pe marginea unui subiect atât de important.

Apicultura furnizează locuri de muncă uni mare număr de familii europene, chiar și în zone în care alte activități nu au condiții propice. De asemenea, apicultura aduce dezvoltare economică în mediul rural, iar în acest context doresc să subliniez că este important nu doar producătorii de miere, ci și micii procesatori să se afle în atenția programelor europene de sprijin, mai ales în cadrul actualului pilon II al politicii agricole comune. Liniile de procesare și ambalare a mierii aduc avantaje competitive în ceea ce privește accesul la piață, calitatea și atractivitatea produselor pentru consumatori. Nu în ultimul rând, produsele apicole sunt utilizate nu doar pentru consumul alimentar, ci devin ingrediente ale unor produse, de aceea trebuie să încurajăm soluții care să permită la nivel local realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată.